Am votat în favoarea raportului deoarece susțin demersurile Turciei de a adera la Uniunea Europeană.

Cred că un parteneriat puternic între Uniunea Europeană și Turcia ar aduce beneficii importante pentru ambele părți, iar avantajele acordării statutului de membru al UE Turciei ar depăși cu mult costurile unui astfel de demers. De aceea, consider că dialogul cu Turcia trebuie să avanseze prin deschiderea unor noi capitole de negociere. În contextul eforturilor Uniunii Europene de asigurare a independenței energetice, Turcia poate juca un rol pivot, prin poziția sa strategică. Acordul cu Azerbaidjan ul privind construcția conductei TANAP este primul pas spre realizarea unei rute alternative majore, de furnizare a gazelor în Europa. România a promovat constant astfel de demersuri, prin implicarea în proiecte precum Nabucco sau AGRI.